Természetesen fontosnak tartom, hogy az Európai Parlamentben, itt elítéljük a diktatórikus eszközöket, elítéljük a diktátorokat, a diktatúrákat, de azt is fontosnak tartom, hogy Jement úgy általánosságban ösztökéljük a demokratikus berendezkedésre. Úgy gondolom azonban, hogy habár ez a jemeni ügy az Európai Parlament asztalára került, erről nem az Európai Uniónak feladata állást foglalni.

Teljes mértékben tisztázatlan körülmények vannak benne.

Többek között azt sem tudjuk, hogy a bűncselekménnyel megvádolt és elítélt fiatalember hány éves volt a bűncselekmény elkövetésekor. Az is előfordulhat, hogy nem volt kiskorú. Nem látunk tisztán ebben az ügyben. Jemen elképesztő elmaradottságára mi sem mutat rá jobban, mint hogy Mohammed Taher Tabet Szamumnak még a születési bizonyítványa sem került elő. Az ügyvédje által bemutatott iskolai papírjairól pedig a mai napig sem tudták bebizonyítani, hogy valódiak, vagy pedig meghamisított iskolai papírokról van szó. És arra is felhívnám a figyelmüket, hogy itt nem egy tyúklopásról van szó, hanem itt egy emberölés esetéről van szó, úgyhogy én itt az eddigi felszólalók helyett egy picit visszafogott és megfontoltabb lennék. Az Európai Uniónak mérlegelnie kell azt, hogy a világ más demokratikus országaihoz hasonlóan, például az Egyesült Államokhoz hasonlóan bizonyos rendkívül súlyos és